Pentru moment, evitarea violențelor este o prioritate, de aceea este pozitiv faptul că s a semnat un acord național pentru ieșirea din criza politică, precum și transferul puterii către civili. Însă obiectivul final trebuie să rămână restaurarea regimului constituțional și începutul unei veritabile tranziții democratice.

Salut adoptarea unanimă a Rezoluției 2048 de către Consiliul de securitate al ONU. Totodată, apreciez rolul constructiv jucat de Ecowas, care a condamnat lovitura de stat și a trimis o forță pentru menținerea păcii săptămâna trecută.